Gemäß Artikel 173 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung möchte ich hier für den Haushaltskontrollausschuss die mehrheitliche Rechtsauffassung anmerken, dass wir nicht einverstanden sind mit der Entscheidung, dass Ziffer 47 des bereits abgestimmten Beschlussvorschlags für Mittwoch hier nicht zur Abstimmung gestellt wird. Wir sehen hier nach Artikel 20 keine Rechtsgrundlage, dass das dem Parlament vorenthalten wird. In dem Schreiben, das wir erhalten haben, wird dezidiert nicht darauf hingewiesen, welche Formulierungen gegen welche Rechtsvorschriften verstoßen.

Deshalb bitten wir, dass diese Entscheidung revidiert wird und das Parlament dann selbst entscheiden kann, ob es dies für richtig hält oder nicht, also dass es praktisch keine Zensur und keine Missachtung des Parlaments gibt.